Ich habe nicht die Macht, Debatten abzusagen. Das ist hier im Plenum mit Mehrheit beschlossen worden. Insofern war diese Aussage falsch. Zweitens Wir haben bereits die Abstimmungsstunde auf

Diese Debatte ist schon um eine Stunde verlängert worden. Normalerweise sollte die Abstimmung um

13.00 Uhr verlegt, damit möglichst viele Rednerinnen und Redner zu Wort kommen. Das ist der Grund, warum ich Sie bitte, ausnahmsweise auf blaue Karten zu verzichten.